Voorzitter, de Europese Unie denkt bij zichzelf laten we het midden in de crisis eens over iets anders hebben, namelijk over meer militaire samenwerking. De crisis mag de pret hier natuurlijk niet drukken en dus zijn er plannen voor EU gevechtstroepen, een permanent operationeel hoofdkwartier, gemeenschappelijke financiering van operaties en zelfs plannen voor Europese drones.

Er dreigt een hoop belastinggeld tegenaan gegooid te worden om binnen de EU allerlei militaire instituties en bureaucratie op te richten.

Maar de burger heeft helemaal niets aan deze dure en onzinnige federale hobby's, want de drijfveer achter deze plannen is natuurlijk om een Europese federale staat te creëren die beschikt over een eigen leger. Voorzitter, de Nederlandse krijgsmacht moet volledig in nationale handen blijven en waar wij samenwerken, doen wij dat bilateraal en in Navo verband. Een EU leger, dat nooit! Ik hoop dat de komende top over Europese militaire samenwerking uitmondt in één grote deceptie. Dat is de enige goede afloop én in het belang van Nederland.